og það er líka mörgum sem líkar miklu betra að vera annars staðar en heima hjá sé á nóttunni ég er nú ekki í þeim hóp eins og allir vita en hins vegar segi ég það að það vakti athygli mína hér í gær

sýndu tilburði til að taka þátt í umræðunni það var mjög af þeim dregið og ég er ekkert sérstaklega að horfa á fyrrverandi formann lögmannafélagsins eða formann þingflokks framsóknarmanna en hins vegar tel ég ef hæstvirtur forseti ætlar að hafa